Ce texte ahurissant, mais qui vient après beaucoup d'autres, ne vise, par exemple, ni la situation des lanceurs d'alerte comme Julian Assange, toujours menacé d'arrestation à Londres, comme Edward Snowden, qui n'a trouvé refuge, mes chers collègues, qu'à Moscou ni la situation des Européens qui deviennent chaque jour des étrangers dans leur propre pays,

Il vise seulement les plaintes des indigènes qui deviennent chaque jour étrangers dans leur propre pays et qui sont victimes de la délinquance. En réalité, c'est bien d'un discours de haine dont il s'agit, mais il est dans le rapport, c'est la haine de l'identité européenne.